fjármálafyrirtæki er varða gjaldþrotaskipti og greiðslustöðvun fjármálafyrirtækja eru breytingarnar nauðsynlegar til að auðvelda það ferli sem framundan er hjá þeim fjármálafyrirtækjum sem fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir stjórn í á grundvelli laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta eða neyðarlaganna svokölluðu breytingarnar felast annars vegar í því

að annast áfram tiltekna leyfisbundna starfsemi þrátt fyrir að fjármálaeftirlitið hafi afturkallað starfsleyfi fjármálafyrirtækis bara til að útskýra kjarnann í þessari setningu er að þegar bú gömlu bankanna eru komin til skiptastjóra þá eru margar af eignum bankanna fjármálafyrirtækis sem skiptir mjög miklu máli að halda í rekstri eitt að viðhaldi verðmæti eignanna koma í veg fyrir eignabruna eignahrun og svo

helst að koma í veg fyrir að þær séu seldar við þær erfiðu kringumstæður sem núna eru uppi fjármálaheimsins alls og mikið til þess vinnandi að halda utan um þessar eignir og þess vegna þarf skiptastjóri að geta haft þessa heimild tímabundna til starfsemi fjármálafyrirtækis það er algert lykilatriði fyrr en þessi breyting hefur verið unnin af þinginu getur þetta ferli ekki haldið áfram hins vegar miða breytingarnar að því að lengja fresti og auðvelda tilkynningu fyrir aðstoðarmann fyrirtækis sem veitt hefur verið greiðslustöðvun þannig er gert ráð fyrir að greiðslustöðvun fjármálafyrirtækis geti varað í tólf mánuði en almenna reglan er sex mánuðir loks er í frumvarpinu lagt til að bætt verði við lögin ákvæði til bráðabirgða sem heimilar frestun fyrirtöku þrátt fyrir að greiðslustöðvun hafi verið veitt fyrir gildistöku laganna eftir að frumvarpið var lagt fram hafa komið fram ábendingar

fjármálafyrirtækjum í öðru lagi hafa komið fram ábendingar um nauðsyn þess að sett verði í lögin ákvæði til bráðabirgða sem heimilar greiðslustöðvun vegna fjármálafyrirtækja sem fjármálaeftirlitið hefur haft afskipti af á grundvelli hundrað greinar a í lögum um fjármálafyrirtæki fram hafa komið sjónarmið um að nauðsynlegt sé að lögfesta slíkt þar sem svo mikil óvissa ríkir um eignastöðu þeirra fjármálafyrirtækja vegna þess óvissuástands sem ríkir á fjármálamörkuðum að ekki sé hægt að leggja raunhæft mat á það hvort að ákvæði gjaldþrotaskiptalaga um veitingu greiðslustöðvunar séu uppfyllt óska ég því eftir því að háttvirtur viðskiptanefnd taki þessi atriði til sérstakrar skoðunar og meðferðar þegar það fer yfir þetta mál hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu óska ég þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar

grein fyrir því að þetta væri brýnt mál sem við þyrftum að koma að vinnu í nefndinni og afgreiða með einhverjum hætti frá þinginu þannig að þetta ferli gæti haldið áfram og gengið sem allra fyrst fyrir sig og voru viðtökur við því að sjálfsögðu mjög góðar og þakka ég fyrir það